Wij weten niet wat zijn lot is, maar we moeten erbij stilstaan omdat we niet mogen vergeten dat hij daar in de gevangenis zit en zijn lotgenoten ook.

Het is een land waar mensen vandaan willen vluchten en dat ook in groten getale doen.

Jongeren gaan in militaire dienst en daar komen ze nooit meer uit. Militaire dienst is eigenlijk hetzelfde als slavernij. Eritrese vluchtelingen zien wij overal in Europa opduiken.